háttvirtur þingmaður kristinn h gunnarsson okkar gagnrýni á ríkisstjórnina hefur auðvitað fyrst og fremst verið sú að hún skyldi koma málum þannig að við lok októbermánaðar væru engir aðrir kostir eftir í stöðunni enda hafði ekkert verið unnið í öðru það er það sem er auðvitað langlangámælisverðast í þessu öllu við höfum vissulega gagnrýnt alþjóðagjaldeyrissjóðinn bent á hvernig það hefur reynst löndum að lenda þar á klafann og það sem maður óttast auðvitað er að skilmálar hans og íhlutun hér þýði að byrðarnar lendi fyrst og fremst á almenningi og innlendu atvinnulífi það verði passað upp á fjármagnið en fólkið látið mæta afgangi er það ekki forsmekkurinn af því sem við erum að sjá framan í þessi svakalega vaxtahækkun er allt of dýru verði keypt og það eru aðrar og nærtækari aðferðir til þess að reyna að hafa tök á gjaldeyrismarkaðnum enda veit ég ekki betur en til standi hvort sem er að hafa á næstunni takmarkanir á fjármagnsflutningum til og frá landinu og af hverju er því tæki þá ekki beitt fremur en að keyra vextina svona ofboðslega upp